tekið er fyrir annað dagskrármálið störf og stefna ríkisstjórnarinnar munnleg skýrsla forsætisráðherra það er ein umræða samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar forsætisráðherra hefur fimmtán mínútur til framsögu en aðrir flokkar hafa tíu mínútur fyrir talsmenn í fyrstu umferð

forsætisráðherra hefur fimm mínútur í lok umræðunnar þingmenn utan flokka hafa fimm mínútur við lok fyrstu umferðar röð flokkanna verður samfylking sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkur og hreyfingin